Doamnă președintă, grupul meu politic a propus dezbaterea de azi despre criza politică de proporții pe care o traversează Republica Moldova după abuziva anulare a scrutinului de la Chișinău. Acest abuz slăbește un stat de drept care era, și așa, foarte fragil.

Mă bucur să văd că grupurile politice, în majoritatea lor, au susținut inițiativa PPE și, așa cum se vede în rezoluția comună pe care o vom vota azi, au înțeles gravitatea situației. Din păcate, atunci când, în ultimul an, am avertizat că în Moldova se petrec lucruri grozave, am fost ignorat. Grupul socialist a reușit prin diverse manevre să ascundă realitatea din Republica Moldova aici, la Strasbourg, sau la Bruxelles. În spatele acestor manevre stă Partidul Social Democrat de la București, care face jocurile oligarhului Plahotniuc. Este neîndoielnic că Plahotniuc și partidul său sunt autorii deciziei de a anula scrutinul local ce a avut loc la Chișinău.

Anularea scrutinului ne arată, încă o dată, că statul este acaparat de o persoană și că, la Chișinău, justiția este azi folosită pentru a regla dispute politice.

Moldova este un stat capturat de un oligarh, care nu dorește ca afacerile sale și ale clanului său din Chișinău să fie puse în pericol de venirea la primărie a lui Andrei Năstase. Năstase, primarul ales, care este astăzi cu noi, în tribuna oficială, este unul dintre liderii opoziției proeuropene, care a făcut din lupta împotriva corupției și a oligarhiei un obiectiv politic. Cetățenii l au susținut, oligarhul l a blocat. În acest context, denunț, în numele grupului PPE, anularea rezultatelor scrutinului din Chișinău, făcută în mod netransparent și din rațiuni pur politicianiste. Îmi exprim solidaritatea cu toți cetățenii capitalei Republicii Moldova, care au ieșit în număr mare în stradă pentru a și apăra votul. E bine să o facă în continuare, pentru a arăta că voința poporului nu poate fi călcată în picioare. Trebuie să acționăm și noi. Evenimentele ne au demonstrat încă o dată că precondițiile pentru acordarea asistenței macrofinanciare sunt departe de a fi îndeplinite. Așadar, orice fel de plată de acest tip către Republica Moldova trebuie suspendată. Mai mult decât atât, solicit și oprirea sprijinului european pentru bugetul de stat. Cred că niciun euro nu trebuie să mai fie trimis la Chișinău, până nu sunt îndeplinite următoarele condiții validarea alegerilor locale de la Chișinău, organizarea de alegeri parlamentare credibile, investigarea fraudei bancare cunoscute ca furtul miliardului și revenirea la un stat de drept și demararea unor reforme credibile în domeniul justiției.